Gospodine predsjedavajući, glasovala sam za prijedlog zajedničke rezolucije iako smatram da previše ističe humanitarnu, a premalo kaznenopravnu dimenziju ilegalne migracije na Sredozemlju. Tragedija kod Lampeduse sve nas je zavila u crno, ali unatoč nesretnim okolnostima Unija si ne može dozvoliti da našom politikom upravljaju isključivo tuga i ogorčenost. Sredozemne članice već godinama imaju velikih problema s ilegalnim imigracijama i taj problem neće nestati zbog emotivnog pristupa već isključivo kao rezultat primjene učinkovitog rješenja. Stoga prije svega pozdravljam onaj dio rezolucije koji potiče sankcioniranje krijumčara ljudima, no čak i ako uspijemo sankcijama smanjiti broj krijumčara, problem će ostati neriješen bez bliske suradnje s državama iz kojih ilegalni imigranti dolaze i pojačanog nadzora financijskih sredstava koje Unija dodjeljuje kao pomoć tim državama. Ilegalnu migraciju moramo zaustaviti na njenom izvorištu, a ne na odredištu.